Natürlich steht auch bei der Frage, wie wir es schaffen, Wachstum und Beschäftigung voranzubringen, eine bessere Gesetzgebung an erster Stelle.

Es gehört aber auch zur Wahrheit dazu, dass bei einem Mehrjährigen Finanzrahmen von 960 Mrd. Euro Verpflichtungsermächtigungen und 908 Mrd. Euro Zahlungsermächtigungen dieser Haushalt wichtig ist, weil nur über den europäischen Haushalt viele Mitgliedstaaten ihre Investitionsprogramme überhaupt noch tätigen können. Der dritte Punkt, den ich noch ansprechen muss, ist, dass mit einem solchen Haushalt bestimmte europäische Prioritäten nicht zu finanzieren sind, und das muss man dann auch offen und klar sagen.

Und wir wissen genauso, dass Großprojekte wie ITER und GMES mit den Zahlen des Europäischen Rates bereits heute unterfinanziert sind.

Mit dieser Entschließung ich gehe davon aus, dass wir eine große Mehrheit dafür bekommen werden dokumentieren wir den festen Willen, zügig, offen und ehrlich über unsere Prioritäten, die Sie alle kennen, von der Flexibilität über die Revision und die Einheit des Haushalts bis zu Eigenmitteln, die diesen Namen verdienen, zu verhandeln. Aber der Rat muss dem Parlament entgegenkommen, weil am Ende kann der Rat nur einstimmig entscheiden, nachdem wir mit absoluter Mehrheit unsere Zustimmung erteilt haben, und dessen sollte sich die Ratsseite bewusst sein.